Como militante de un partido humanista, defiendo todos los derechos humanos en todas las circunstancias. Por ello, también condeno la violencia, incluida la de Hamás. Lo ocurrido con la flotilla ha sido un ejemplo más de la violencia y de la fuerza desproporcionada que el Gobierno de Israel utiliza contra el pueblo palestino de manera sistemática, con el consentimiento de la comunidad internacional, que demasiadas veces mira para otro lado. Señora Ashton, le pido que intervenga con valentía para eliminar el bloqueo, para frenar el plan de ocupación progresivo de los territorios históricos y para la eliminación del muro, del cual deberíamos avergonzarnos, y trabajar para que el proceso de paz haga posible la existencia de los dos Estados. Sea valiente, señora Ashton, porque llamando a las cosas por su nombre, Europa y sus representantes tendrán también el respeto de la comunidad internacional.